Jest oczywiste i należy przyjąć to jako punkt wyjścia w tej tak potrzebnej dyskusji zainicjowanej przez pana Briana Simpsona, że zobowiązania linii lotniczych wobec pasażerów nie wygasają nawet w przypadku bankructwa operatora.

Jednocześnie oświadczył, że oczekujący w zagranicznych portach lotniczych klienci bankrutującego przedsiębiorstwa muszą sami poszukać alternatywnych możliwości powrotu.

Zapomniał on jednak, że w tej liczbie zawartych było wiele tysięcy osobistych dramatów pasażerów nie mogących dotrzeć do swoich domów, rodzin czy miejsc pracy.

W przypadku innych tanich linii bywa różnie. Być może niedawny koszmar z Bratysławy powtórzy się na innym europejskim lotnisku. Aktualnie toczy się gorąca dyskusja, w ramach której proponowane są różne rozwiązania tego ważnego problemu.

W czasach kryzysu potrzebujemy procedury, która z jednej strony pomoże pasażerom, z drugiej zaś nie będzie komplikować i tak trudnej sytuacji finansowej linii lotniczych. Dlatego zwracam się do pana komisarza z pytaniem i propozycją czy częściowym rozwiązaniem nie mogłaby być idea sky solidarity w której zawarta byłaby zasada współodpowiedzialności wszystkich linii lotniczych za pasażerów? Właśnie solidarność idea mi, jako Polakowi, szczególnie bliska powinna być odpowiedzią i wyzwaniem możliwym do natychmiastowego zastosowania. Moja propozycja polega na tym, aby pasażerowie bankrutującego operatora znajdujący się na lotnisku mieli możliwość skorzystania z samolotu innej linii lotniczej udającego się w tym samym kierunku, oczywiście pod warunkiem, że na pokładzie byłyby wolne miejsca. Ewentualne rozliczenia następowałyby pomiędzy zainteresowanymi operatorami. Bardzo proszę pana komisarza o odpowiedź.